desde la internacional reaccionaria. El primer ministro Modi, en conexión con Trump, con Bolsonaro, comenzó su segundo mandato con peligrosas decisiones en el conflicto de Cachemira atacando a ONG y cercenando libertades públicas. Europa debe ponerse al lado de los millones de trabajadores indios e indias que están haciendo huelgas por sus derechos laborales de los grupos de mujeres que denuncian las violaciones en grupo. Esto significa condicionar el acuerdo estratégico a un cambio sustancial en los derechos humanos.